es muss sich hier etwas ändern. Aber es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass die betroffene Behörde selbst die Regeln definiert, mit der dann solche Fälle gelöst werden sollen. Diese Regeln müssen die entsprechenden Organe hier, nämlich der Rat, das Parlament und die Kommission, treffen.

Dann werden wir hier keine Lösungen finden.